Paní předsedající, vážený pane komisaři, děkuji za Vaši obsáhlou zprávu. Já myslím, že bych mohl rozebírat jednotlivé body, ale bohužel nemám 8 min jako Vy, mám jen 1,5 minuty, tak se zaměřím pouze na ten bod poslední, a to je bod pašování cigaret.

Tam Komise podnikla některé kroky ve spojení s polskou vládou a ten problém se začal řešit.

Já jsem na to opakovaně upozornil, dokonce vyšel můj článek v Le Monde kde vlastně říkám, jak ten proces probíhá. Opakovaně na to upozorňoval tady Europol, opakovaně na to upozorňuje OLAF, ale Francie odmítá jakoukoliv větší spolupráci s úřadem OLAF. Tady je otázka na Vás, pane komisaři Není čas se nevěnovat jen členským státům střední a východní Evropy a systematicky se začít věnovat Francii?